Elle vient de se déshonorer à deux reprises, d'abord en opposant son veto au candidat hongrois, dont le seul tort était d'avoir appartenu au gouvernement de Viktor Orbán, ensuite en refusant de s'opposer à la candidature de Mme Sylvie Goulard, dont les liens de subordination financière à un lobby américain, l'Institut Berggruen, constituent à l'évidence un conflit d'intérêts. La commission des affaires juridiques n'a même pas voulu interroger madame Goulard à ce sujet. J'ai immédiatement quitté la séance en signe de révolte, je poursuis ma révolte aujourd'hui en demandant la création d'une autorité indépendante qui serait chargée d'examiner à sa place les conflits d'intérêts des futurs commissaires.